Yo quería, en primer lugar, decir, señor comisario, que resolver los graves problemas que afectan hoy al campo y a los campesinos y campesinas a nivel de la Unión Europea requiere más que un reparto de ayudas requiere de decisiones políticas

Y, en ese sentido, me gustaría citar las grandes lagunas que tienen tanto la Comunicación que usted ha presentado como el informe que estamos debatiendo. La cuestión de los precios son necesarios precios que cubran los costes y el trabajo de producción si no, no instalaremos a nadie en el medio rural. En segundo lugar la regulación de la producción es otro elemento fundamental que no puede quedarse única y exclusivamente en una cuestión de voluntariedad. En tercer lugar modelo de producción compatible con el medio ambiente, con la conservación del agua, el aire y los suelos. Y, como se me termina el tiempo, no quería terminar esta intervención sin hacer referencia a otro aspecto olvidado en esta Comunicación, que es la cuestión de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el campo. Necesitamos que la PAC reconozca la titularidad compartida y que reparta las ayudas al 50 entre ambos cónyuges o entre ambos miembros de la pareja.